veru að lögvernda starfsheitið náms og starfsráðgjafi með lögverndun þess er verið að tryggja ákveðin gæði þjónustu sinna hagsmunum ráðþega og að mikilvæg sér og fagþekking skili sér inn í menntakerfið út á vinnumarkaðinn og til almennings sá sem leitar aðstoðar náms og starfsráðgjafa getur í skjóli lögverndunar verið þess fullviss að sá sem þjónustuna veitir hafi tilskilda menntun og fagþekkingu hér er fyrst og fremst verið að huga að heill nemenda og þeirra er njóta þjónustu náms og starfsráðgjafa jafnframt því að tryggja fagleg vinnubrögð stéttarinnar auk þess sem náms og starfsráðgjafar og fagið sjálft getur stuðlað að öflugri tengingu milli skóla og atvinnulífs náms og starfsráðgjafar starfa meðal annars í skólum í fyrirtækjum og á atvinnumiðlunum starf þeirra er breytilegt eftir því hvar þeir starfa en byggist þó að grunni til á því sameiginlega markmiði að stuðla að velferð einstaklinga með hagsmuni þeirra að leiðarljósi markmið náms og starfsráðgjafar er að efla vitund einstaklinga um viðhorf sín áhuga og hæfileika þannig að þeir fái notið sín í námi og starfi náms og starfsráðgjöf hefur fest sig í sessi í menntakerfinu frá því að nám í námsráðgjöf hófst árið nítján hundruð níutíu og eitt við félagsvísindadeild háskóla íslands fagleg þekking og vinnubrögð liggja að baki náms og starfsráðgjöf og starfsheitið náms og starfsráðgjafi vísar til þess að sá hinn sami veitir faglega ráðgjöf á grundvelli sértækrar menntunar sinnar meginverkefni náms og starfsráðgjafa í grunn og framhaldsskólum er að aðstoða nemendur við náms og starfsval og veita ráðgjöf meðan á námi stendur náms og starfsráðgjafi er trúnaðarmaður og talsmaður nemandans mikilvægt er að allir nemendur hafi aðgang að þjónustu ráðgjafa í sínum skóla það er mikilvægt að sérþekking náms og starfsráðgjafa skili sér að fullu inn í grunn og framhaldsskóla landsins og því nauðsynlegt að breyta lögum um grunn og framhaldsskóla samhliða frumvarpi þessu á þann veg að einungis sé heimilt að ráða til starfa í skólum landsins náms og starfsráðgjafa sem uppfylla skilyrði laganna með frumvarpinu er því lagt til

löggjöfin um grunnskóla og framhaldsskóla í núverandi mynd ber þess merki að starfsheitið náms og starfsráðgjafi hefur ekki verið lögverndað og því ótryggt að fagleg náms og starfsráðgjöf sé til staðar í skólum landsins með þessari breytingu er verið að tryggja ákveðin gæði þjónustu sinna hagsmunum þeirra sem þjónustuna þiggja og tryggja að sér og fagþekking skili sér inn í menntakerfið sá sem leitar aðstoðar náms og starfsráðgjafa getur í skjóli lögverndunar verið þess fullviss að sá sem þjónustuna veitir hafi tilskilda menntun og fagþekkingu hér er fyrst og fremst verið að vinna að hag nemenda og þeirra er njóta þjónustu náms og starfsráðgjafa jafnframt því að tryggja fagleg vinnubrögð stéttarinnar með frumvarpinu þessu er ekki ætlunin að breyta réttarstöðu þeirra sem eru starfandi við gildistöku laganna en uppfylla ekki lagaskilyrði til að nota starfsheitið náms og starfsráðgjafi þannig er gert ráð fyrir að þeir geti óskað eftir staðfestingu menntamálaráðherra á leyfi um rétt til að bera starfsheitið náms og starfsráðgjafi með frumvarpinu er einnig verið að gæta þeirra skuldbindinga sem ísland hefur tekið á sig með þátttöku í samningnum um evrópska efnahagssvæðið þannig er gert ráð fyrir að réttur til starfsheitis geti stofnast á tvennan máta við útgáfu leyfis af hálfu ráðherra eða við staðfestingu ráðherra á sams konar leyfi sem gefið hefur verið út erlendis þá er lagt til að ein matsnefnd verði starfrækt fyrir starfsheiti náms og starfsráðgjafa þannig sé á einum stað fjallað um umsóknir sem vafi er um með þeim hætti verður stjórnsýslan í tengslum við veitingu leyfis skilvirkari hlutverk matsnefndar er að úrskurða um rétt aðila til að nota starfsheitið þegar um vafaatriði er að ræða þá skal leitað eftir samráði matsnefndar við staðfestingu á leyfi samkvæmt umsóknum ríkisborgara innan evrópska efnahagssvæðisins eða færeyja eða ríkisborgara aðildarríkis stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu lagt er til að nefndin veiti umsögn um leyfisveitingu en að lokaákvörðun verði tekin af menntamálaráðherra frú forseti það má segja að verði þetta frumvarp að lögum sé búið að tryggja jafnræði allra þeirra stétta sem starfa í skólum landsins vegna þess að aðrir starfshópar hafa lögverndun sem þar starfa og þess vegna afar brýnt að þetta skref verði tekið nú frú forseti að lokum legg ég til að frumvarp þetta að lokinni þessari umræðu verði sent til menntamálanefndar